breyting á heiti laganna það er þau munu ekki heita lög um bókmenntasjóð og fleira enda margir spurt mig hvað þetta fleira sé og hvað felist nákvæmlega í því hér er lagt til að lögin aukni heita lög um stuðning við íslenskar bókmenntir ég mælti fyrir þessu frumvarpi á síðasta þingi en það náðist ekki að ljúka árinu við það þannig að ég mæli fyrir því aftur en tilefni þess má rekja sem sagt í þátttöku íslands sem heiðursgests á bókasýningunni í frankfurt haustið tvö þúsund og ellefu eins og ég nefndi áðan lagði ég þetta fram þá sem sagt á síðasta þingi hundrað fertugasta löggjafarþingi og legg það fram að nýju en þó lítillega breytt forsaga málsins er sú

sækjast eftir því að ísland yrði heiðursgestur á bókasýningunni í frankfurt og ríkisstjórnin legði með samþykki alþingis þrjú hundruð milljóna króna til verkefnisins á árunum tvö þúsund og sjö til tvö þúsund og ellefu mennta og menningarmálaráðuneytinu var falið forsvar málsins og ákvörðuninni var fylgt eftir ísland var valið sem heiðursgestur fyrst norðurlanda og þá var skipuð verkefnisstjórn og ráðinn verkefnisstjóri verkefnið hlaut nafnið sögueyjan ísland og um tvö hundruð íslenskar bækur og bækur um ísland komu út á þýska málsvæðinu á árinu tvö þúsund og ellefu í samstarfi við hátt í hundrað þarlend bókafélög og svo voru auðvitað ýmsir menningarviðburðir í tengslum við bóka sjálfa myndlistarsýningar tónleikar danssýningar og líklega er þetta stærsta menningarkynning sem ísland hefur staðið fyrir erlendis en auk stjórnvalda veittu ýmsir íslenskir og erlendir aðilar verkefninu fjárhagsstuðning og það er óhætt að segja að þátttaka okkar hlaut þarna mikla athygli fjölmiðla og almennings og ekki aðeins á hinu þýska málsvæði heldur víðar í evrópu það hefur verið reynsla fyrri heiðursgesta á þessari bókasýningu að heiðursárið hefur aukið útbreiðslu bókmennta viðkomandi lands í heiminum ekki aðeins á því ári heldur varanlega svo fremi sem verkefninu hafi þá verið fylgt dyggilega eftir í kjölfarið ég taldi því nauðsynlegt að höfðu einmitt samráði við þá sem störfuðu að þessu verkefni og þá sem starfa

að þessu verkefni yrði fylgt eftir og mér fannst það líka vera þau skilaboð sem ég fékk frá alþingi í fyrra þegar við ræddum þessi mál þá fannst mér það vera þau skýru skilaboð að það yrði að gera það yrði að fylgja þessu verkefni eftir ég tel að einn liður í því sé að skýra og efla kynningu á íslenskum bókmenntum sem hefur verið á könnu bókmenntasjóðs lagt er til í frumvarpinu að skrifstofa hans muni framvegis heita miðstöð íslenskra bókmennta bókmenntasjóður starfi á vegum miðstöðvarinnar og stjórn miðstöðvarinnar taki ákvarðanir um úthlutun úr sjóðnum þær breytingar sem felast í frumvarpinu eru því heitið síðan er það annar kafli gildandi laga lagt er til að hann muni heita miðstöð íslenskra bókmennta og bókmenntasjóður hlutverk miðstöðvarinnar verði að styrkja útgáfu íslenskra útgáfu íslenskra skáldverka og vandaðra rita svo og útgáfu erlendra bókmennta á íslenskri tungu eins og bókmenntasjóður hefur gert hins vegar verði styrkir til þýðing á íslenskum bókmenntum á erlendum tungum greiddir af framlagi til liðs þar sem slíkt er mjög mikilvægur þáttur í kynningu og útbreiðslu á íslenskum bókmenntum erlendis það er ekki með þessari lagabreytingu verið að draga úr stuðningi við íslenska útgáfu hún yrði áfram styrkt úr sérstökum bókmenntasjóði annað mikilvægt hlutverk miðstöðvarinnar er að kynna íslenskar bókmenntir hér á landi og erlendis og stuðla að útbreiðslu þeirra í því felst meðal annars að efla samskipti við erlenda aðila á sviði bókmennta og bókaútgáfu og það er það hlutverk sem er sérstaklega ætlunin að efla með þess frumvarpi en miðstöðinni er einnig ætlað að efla bókmenningu á íslandi hlutverk miðstöðvarinnar er að sumu leyti hliðstætt hlutverki kvikmyndamiðstöðvar íslands en við fórum ekki þá leið að setja á laggirnar nýja ríkisstofnun heldur skipan stjórnar verði óbreytt frá því sem nú gildir lagt er til að stjórninni verði heimilt að leita umsagnar fagaðila um mat á umsóknum en eftir sem áður er það stjórnin sem tekur ákvörðun um úthlutun úr sjóðnum og ákvarðanir hennar eru endanlegar á þessu stjórnsýslustigi ég vonast til þess að með þessu verði skrifstofa bókmenntasjóðs í betur stakk búin til að sinna kunningjahlutverkinu sem við viljum fylgja eftir eftir góðan

máli við höfum talið að það væri mjög mikilvægt að hluti þeirra fjárveitinga sem fylgdi landshlutaverkefninu fylgi þessu verkefni áfram því fram kemur í kostnaðarumsögn fjárlagaskrifstofu fjármálaráðuneytisins að lögfesting þess eigi ekki að leiða til aukinna útgjalda fyrir ríkissjóð en í því mati sem við höfum lagt á frumvarpið kemur fram og þá er ég að vísa í mennta og menningarmálaráðuneytið að lögfesting þess kalli á tuttugu og fimm milljónir króna á ársgrundvelli

úthlutunum því fé sem er til úthlutunar úr bókmenntasjóði því hann er ekki svo burðugur að hann geti tekið á sig þetta aukna kynningarhlutverk eitt og sér ég tel rétt að vekja sérstaka athygli á þessu misræmi því verði framlag til bókmenntasjóðs ekki eflt vegna þessara viðbótarverkefna þá annaðhvort hefur það í för með sér að við ráðum ekki við að fylgi eftir þeim markmiðum eftir því sem við getum eða við verðum í raun og veru að taka það úr bókmenntasjóði ég held að það sé í raun og veru ekki góður valkostur takmarkið hlýtur að vera að styðja vel við íslenskar bókmenntir með vitund um menningarlegt gildi og nauðsyn þess að viðhalda fjölbreytni íslenskrar

vísa til þess að ég mun í ljósi þess sem hefur verið rætt um fjárlög vekja athygli fjárlaganefndar á þessu verði þetta frumvarp að lögum ég vænti þess að málinu verði að lokinni þessari umræðu